Ich danke dem Kollegen Danjean und allen, die an diesem Kompromiss mitgearbeitet haben, denn es ist ein notwendiger Schritt, den wir jetzt hier tun. Wir erweitern das Instrument für Stabilität und Frieden um diese Aspekte der Kapazitätsbildung für Sicherheit und Entwicklung. Wir haben festzustellen, dass es diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Entwicklung und Sicherheit gibt, und Sicherheit kommt dann zuerst, damit eine sichere Entwicklung auch stattfinden kann. Es ist aus meiner Sicht deutlich zu machen, auch gerade den Kritikern gegenüber, auch meinen Kritikern in meiner eigenen evangelischen Kirche möchte ich deutlich sagen Die globale Strategie der Europäischen Union formuliert eine ethische Politik. Das ist moralisch nicht nur vertretbar, sondern das steht on morally high ground wie die Engländer sagen würden.

Wir haben eine Situation, wo wir eben nicht Entwicklungsgelder dafür einsetzen. Dieser Haushaltsansatz ist extra um 100 Millionen Euro erhöht worden, damit eben diese Behauptung nicht aufrechterhalten werden kann. Ich brauche nicht zu wiederholen, was sowohl von Arnaud Danjean als auch vom Kommissar gesagt worden ist, wofür das ausdrücklich benutzt werden kann und wofür es ausdrücklich nicht benutzt werden kann. Jeder, der weiterhin behauptet, damit würden Waffenkäufe finanziert, der verdummt die Öffentlichkeit, und das gehört sich nicht.